frú forseti þetta er mjög góð spurning hjá háttvirtum þingmanni ég held að það sf ull þörf á þessu samstarfi því eins og háttvirtur þingmaður bendir réttilega á þá ekki aðeins væntanlega höldum við áfram að innleiða nýjar og nýjar tilskipanir heldur höldum við áfram að endurskoða lagaumhverfi okkar við höfum tekið upp þá nýbreytni á norðurlödunum að þegar frumvörp eru lögð fram af hálfu stjórnvalda á að vera búið að rýna þau með þeim hætti að þau eigi ekki að skapa nýjar landamærahindranir þetta hefur verið gert í öllu falli hér á íslandi en hins vegar segi ég það líka að þær eru ekki allt of fyrirséðar þannig að þó það sé reynt að komast fyrir þetta með þessum hætti geta þær samt komið upp því það er ekki alltaf fyrirsjáanlegt hvað skapast í þessum efnum ég held að sé mjög mikilvægt að við horfum á það þessi vettvangur sem ég nefndi hérna áðan grensehindringsforum eða um landamærahindranir honum er auðvitað ætlað að tryggja þetta samstarf ég velti því hins vegar fyrir mér hvort þurfi jafnvel að auka þyngdina í þeim vettvangi með einhverjum hætti þetta er mjög gott hefur reynst vel sem vettvangurinn ég velti fyrir mér kannski hvort þeir sem eru starfandi hér og nú það er þeir stjórnmálamenn sem hér og nú eru starfandi þurfi að koma að málinu með einhverjum formlegri hætti þannig að ég lít á þetta sem góða ábendingu hjá háttvirtum þingmanni